Signora Presidente, onorevoli colleghi, con la votazione di questa relazione intermedia sulla criminalità organizzata, il Parlamento europeo ha fatto un passo molto importante per la prima volta, si riconosce che il fenomeno della grande criminalità organizzata va affrontato con una strategia coordinata, quanto meno a livello europeo che dunque non si tratta di una questione che interessa solo alcune regioni o alcuni Stati, ma che invece siamo di fronte ad un fenomeno la cui pericolosità per la dimensione economica, per la forza militare, deve essere combattuto in tutti i paesi, senza che nessuno si senta immune da possibili infiltrazioni, da possibili inquinamenti

Quindi le proposte contenute in questa relazione, a partire dall'istituzione di una procura unica europea per la lotta alla criminalità organizzata vanno nella giusta direzione, per questo ho votato con convinzione questa relazione.